Señor presidente, quería contestar a la señora diputada irlandesa que ha hablado antes para decirle simplemente que, aquí, este Parlamento no tiene que entrar en ninguna resolución de paz ni abrir ningún debate sobre la paz en España. Porque en España, señora, no ha habido ninguna guerra. Ya lo dije aquí una vez mi hermano, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer fueron asesinados por ETA, al igual que 858 víctimas.

Es un documento, propaganda de ETA, para atraer toda la atención internacional que usted le está queriendo dar y nosotros, que sabemos quiénes son los terroristas, no lo vamos a permitir, porque somos muchos más los que estamos de parte de las víctimas.